forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjald með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd það er að finna á þingskjali ellefu hundruð og tíu á því þingskjali kemur fram hvaða gestir heimsóttu nefndina og eins hvaða umsagnir bárust og auk þess er lýsing á frumvarpinu

íbúðar á sama hátt og gert var hjá íbúðalánasjóði um tíma nefndin taldi að efni stæðu ekki til þess að gera slíka breytingu því að það kallaði fram önnur og stærri vandkvæði nefndin telur að frumvarpið gefi ekki tilefni til verulegra vandkvæða

stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að stimpilgjald í fasteignaviðskiptum verði afnumið á kjörtímabilinu þegar aðstæður á fasteignamarkaði leyfa nefndin telur líklegt að staðan á fasteignamarkaði leyfi niðurfellingu stimpilgjalds en þar sem misvísandi teikn eru um stöðu í efnahagsmálum í heild sinni telur nefndin ekki tímabært að stíga það skref til fulls þótt um það séu skiptar skoðanir litið yrði á slíkt sem skattalækkun og það væri ekki heppilegt á tímum þegar seðlabankinn heldur stýrivöxtum háum til að berjast við verðbólgu hins vegar kann að styttast í að staða efnahagsmála gefi færi á að fella gjaldið niður að fullu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara lúðvík bergvinsson paul nikolov herdís þórðardóttir og bjarni harðarson en